um klukkan fjögur í dag fer fram umræða utan dagskrár um skattastefnu ríkisstjórnarinnar málshefjandi er háttvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram